Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour vos mots. Il faut continuer à aller de l'avant avec la coopération entre votre pays le Liban et l'Union européenne. Il faut travailler tous ensemble pour le dialogue, pour la paix et pour résoudre le problème des réfugiés, chez vous comme chez nous. Cela n'est pas facile, mais grâce à la volonté de ceux qui travaillent, hommes d'État

Moi, je pense que tous les Syriens ont le droit de rentrer en Syrie pour vivre en paix dans leur ville ou leur village et pour bénéficier d'une bonne démocratie. La Syrie est un grand pays avec une histoire importante et un héritage parmi les plus importants de la Méditerranée il faut empêcher que ce pays soit détruit par la guerre civile. Grâce au Liban, des centaines de milliers de citoyens syriens ont pu résister, mais il faut maintenant leur permettre de rentrer chez eux. Encore une fois, Monsieur le Président, un grand merci à vous et à votre pays pour ce que vous faites.